Gospod predsednik, otroci največkrat trpijo zaradi napak, zablod in nasilja odraslih. Konvencija ščiti otroka in otrokove pravice in tako je prav za vse otroke, ne glede na to, od kod prihajajo. Kajti nihče na tem svetu nima ekskluzivne pravice do tega sveta in blagostanja. Najprej imajo to pravico otroci, ki niso krivi za probleme tega sveta. Leto sprejema konvencije sovpada z letom padca berlinskega zidu. In največ, kar lahko naredimo za naše otroke, je to, da ohranjamo v Evropi mir, sodelovanje, da s tem tudi omogočamo blagostanje. In ko omogočamo blagostanje našim otrokom, lahko pomagamo tudi otrokom sveta, ki so se znašli v revščini ali v nevarnosti. Zato kolege, ki rušijo Evropo, sprašujem, ali se zavedate, kaj lahko storite tudi svojim otrokom.